forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og sjö um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra með síðari breytingum ég vil geta þess strax í upphafi að

eftirlitsstofnunar efta gegn íslandi í máli þessu komst efta dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að með því að kveða á um rétt útsendra starfsmanna til launa í veikinda og slysatilvikum sem og um slysatryggingar vegna andláts varanlegs líkamstjóns og tímabundins missis starfsorku með þeim hætti sem gert væri í framangreindum lögum hefði ísland brotið gegn ákvæðum tilskipunar evrópusambandsins um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu í ákvæði fimmtu grein laganna er meðal annars kveðið á um að starfsmaður sem starfar að jafnaði utan íslands en er sendur tímabundið hingað til lands á vegum fyrirtækis sem veitir þjónustu hér á landi sem sagt svokallaður útsendur starfsmaður vinni sér inn rétt til launa í veikinda og slysatilvikum með vinnu sinni hér á landi hjá sama fyrirtæki þannig að fyrir hvern unninn mánuð fyrstu tólf mánuðina greiðist tveir dagar á föstum launum í veikinda og slysatilvikum niðurstaða efta dómstólsins var sú að þetta ákvæði væri ekki í samræmi við ákvæði tilskipunar evrópusambandsins um störf útsendra starfsmanna þar sem í henni væri með tæmandi hætti kveðið á um starfskjör útsendra starfsmanna því væri ríkjum með aðild að evrópska efnahagssvæðinu óheimilt að hafa í eigin löggjöf ákvæði um ríkari réttindi fyrir þessa starfsmenn en kveðið væri á um í evróputilskipuninni dómstóllinn komst jafnframt að þeirri niðurstöðu að laun í veikinda og slysatilvikum samkvæmt fimmtu grein laganna gætu ekki fallið undir hugtakið lágmarkslaun í skilningi tilskipunarinnar þar sem lagagreinin gerði ráð fyrir að starfsmenn fengju greidd laun samkvæmt ráðningarsamningi í veikinda og slysatilvikum en ekki miðað við lágmarkslaun dómstóllinn tók hins vegar ekki afstöðu til þess hvort réttur til launa í veikinda og slysatilvikum félli almennt undir hugtakið lágmarkslaun í skilningi tilskipunarinnar hæstvirtur forseti í frumvarpi þessu er því lagt til að ákvæði fimmtu grein laganna verði breytt þannig að í stað þess að kveða á um rétt útsendra starfsmanna til fastra launa í veikinda og slysatilvikum verði kveðið á um rétt til kjarasamningsbundinna launa í viðkomandi starfsgrein í réttu hlutfalli við starfshlutfall þeirra hverju sinni enn fremur er í frumvarpinu lagt til að með kjarasamningsbundnum launum í viðkomandi starfsgrein sé átt við laun samkvæmt kjarasamningi á því svæði sem samningurinn tekur til miðað við átta stunda dagvinnu eða fjörutíu klukkustundir á viku miðað við fullt starf í viðkomandi starfsgrein í þessu sambandi vil ég sérstaklega benda á það sem fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu en þar er undirstrikað að kjarasamningar aðila vinnumarkaðarins kveða á um lágmarkskjör á innlendum vinnumarkaði fyrir alla launamenn í hlutaðeigandi starfsgrein á því svæði sem viðkomandi samningur tekur til og er í því sambandi vísað til laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda frá nítján hundruð áttatíu í ákvæði sjöundu greinar umræddra laga er kveðið á um slysatryggingar vegna andláts varanlegs líkamstjóns og tímabundins missis starfsorku umræddra starfsmanna í þessu efni var það einnig niðurstaða efta dómstólsins að hér væri kveðið á um ríkari rétt útsendra starfsmanna hvað varðar starfskjör þeirra en kveðið væri á um í tilskipun evrópusambandsins um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu því væri ekki heimilt að gera þá kröfu til erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til starfa hérlendis að tryggja þá með þeim hætti sem umrætt ákvæði laganna gerði ráð fyrir í ljósi þessarar niðurstöðu efta dómstólsins er í frumvarpi þessu lagt til að ákvæði sjöundu grein laganna verði fellt brott hæstvirtur forseti þegar umrædd lög voru samþykkt hér á alþingi árið tvö þúsund og sjö var markmið þeirra að tryggja erlendu launafólki þau réttindi og kjör sem gilda á íslenskum vinnumarkaði þar á meðal að því er varðar erlend fyrirtæki sem senda starfsmenn sína tímabundið hingað til lands í tengslum við veitta þjónustu á grundvelli samningsins um evrópska efnahagssvæðið að þessu markmið er enn stefnt þótt eftirlitsstofnun efta hafi gert athugasemdir við lögin eins og þau voru samþykkt hér þegar hefur verið fallist á ýmsar athugasemdir eftirlitsstofnunar efta við umrædd lög og vegna þeirra voru gerðar ákveðnar breytingar á lögunum í júní árið tvö þúsund og tíu hins vegar var litið svo á að athugasemdir eftirlitsstofnunarinnar varðandi þau ákvæði sem hér eru til umræðu væru þess eðlis að bera þyrfti þær undir efta dómstólinn til að fá úr því skorið hvort efni ákvæðanna gangi gegn umræddri tilskipun byggði sú ákvörðun einkum á þeirri staðreynd á lengi hefur verið litið á rétt launafólks til launa í forföllum vegna veikinda eða afleiðinga slysa sem hluta lágmarksréttinda launafólks á innlendum vinnumarkaði vegna niðurstöðu efta dómstólsins er ljóst að gera verður breytingar á umræddum ákvæðum laganna ég hef hins vegar lagt áherslu á að breytingarnar gangi ekki lengra en nauðsyn ber til að teknu tilliti til niðurstöðu dómstólsins og tel að það hafi tekist tekið skal fram að breytingarnar eru lagðar til að höfðu samráði við samtök aðila vinnumarkaðarins hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar